frumvarp til laga um breytingu á lögum um nýsköpunarsjóð atvinnulífsins númer sextíu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd nefndarálitið er að finna á þingskjali tólf hundruð fimmtíu og fimm og þar er getið um þá gesti sem komu á fund nefndarinnar og einnig að umsagnir hafi borist svo og lýsing á frumvarpinu en það er lagt samhliða frumvarpi iðnaðarráðherra hæstvirtur við opinberan stuðning við tæknirannsóknir nýsköpun og atvinnuþróun sem er að finna á þingskjali

og frumvarpi forsætisráðherra til laga um breytingu á lögum um vísinda og tækniráð sem er að finna á þingskjali þrjú hundruð og fimm tvö hundruð níutíu og fimm mál í því frumvarpi sem iðnaðarnefnd hefur haft til umfjöllunar er gert ráð fyrir að tryggingardeild útflutnings verði vistuð innan nýsköpunarmiðstöðvar íslands hefur iðnaðarnefnd lagt til breytingu á því frumvarpi þannig að tryggingardeild útflutnings muni áfram vistast hjá nýsköpunarsjóði atvinnulífsins þykir því einsýnt að efnahags og viðskiptanefnd háttvirtur leggi til breytingar á þessu frumvarpi í þeim tilgangi að þau ákvæði falli brott sem kveða á um brottfall þeirra ákvæða laganna sem fjalla um tryggingardeild útflutnings þá er í frumvarpinu lagt til að vöruþróunar og markaðsdeild nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins verði lögð niður og verður eigið fé hennar hluti af eigin fé nýsköpunarsjóðs að sjóðnum verði heimilt að gera afleiðusamninga og að aðeins ríkisendurskoðun hafi eftirlit með reikningum sjóðsins og eignum en ekki fjármálaeftirlitið jafnframt að lokum skal nefnt að lagt er til að ákvæði laganna um refsinæmi brota verði fellt brott í umsögnum og í umræðum í nefndinni var vakin athygli á því að nýsköpunarsjóður atvinnulífsins var upphaflega myndaður að hluta úr eigin fé fiskveiðasjóðs og iðnlánasjóðs sem runnu inn í fjárfestingarbanka atvinnulífsins og viðkomandi starfsgreinar töldu eign sína þetta skýrir til dæmis tilnefningar í stjórn sjóðsins en tveir af fimm stjórnarmönnum eru skipaðir annars vegar af samtökum atvinnufyrirtækja í iðnaði og hins vegar af samtökum atvinnufyrirtækja í sjávarútvegi jafnframt var rætt um það í nefndinni að ráðherra staðfesti reglur um mat á fjárfestingartækifærum auk umsókna um lán og ábyrgðir segja má að þetta sé grundvöllur þess að ráðherra geti sinnt sínu eftirlitshlutverki en það er ekki ætlunin að ráðherra hafi afskipti af störfum sjóðsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum sem koma fram á þessu þingskjali sem ég gat um háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson og ágúst ólafur ágústsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn anna kristín gunnarsdóttir og jóhann ársælsson skrifa undir álitið þetta með fyrirvara undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal anna kristín gunnarsdóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir jóhann ársælsson með fyrirvara drífa hjartardóttir kjartan ólafsson og birkir j jónsson